Il va falloir vous y faire, le président Trump tient les promesses du candidat Trump.

Et voilà que les grands prêtres du libre échangisme nous refont leurs habituels sermons, comme M. Moscovici, qui déclare le protectionnisme, c'est le nationalisme et le nationalisme, c'est la guerre.

Moscovici, qui fut l'un des plus calamiteux ministres français de l'économie, nous épargne ses formules creuses et éculées. Voilà des décennies qu'on nous rebat les oreilles avec le catéchisme de l'ouverture totale des frontières, mais ces utopies se fracassent aujourd'hui sur le mur des réalités car notre continent ne cesse de se désindustrialiser et ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont été sacrifiés. En France, pour ne parler que de la sidérurgie, ce sont les usines de Florange et de Gandrange qui ont été liquidées et notre production d'acier ne cesse de plonger, puisqu'elle a été divisée par deux en dix ans.

À la suite du décret de Trump, on a d'ailleurs beaucoup parlé du départ de son conseiller, Gary Cohn, mais beaucoup moins du soutien que lui a apporté Elon Musk, entrepreneur avant gardiste s'il en est. Le jour où Trump a annoncé ces mesures, la Commission européenne lançait un nouveau plan d'action contre le réchauffement climatique. Mais les prétentions écologistes de la Commission sont aujourd'hui en totale contradiction avec son libre échangisme forcené. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut relocaliser les économies et rapprocher les centres de production des lieux de consommation. Voilà pourquoi les mesures de ce président, certes milliardaire, mais qui défend les classes moyennes et populaires de son pays, sont légitimes. Elles doivent nous inviter à repenser notre modèle économique. Il faut en finir avec ce système d'appauvrissement généralisé dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. L'avenir, ce sont les protections et les régulations, c'est la condition nécessaire à toute relation commerciale équilibrée.